Señor presidente, yo voy a ser bastante crítico con este Fondo, porque este Fondo Europeo se llama de Desarrollo Sostenible, pero ni busca la cooperación para el desarrollo ni la sostenibilidad de este desarrollo. Parece nuevamente propaganda de la Unión Europea para limpiar su imagen ante la nefasta gestión de la crisis de fronteras. Cuando la gente dice que hay que actuar en origen ante la inmigración forzada por la guerra, el hambre o el cambio climático, desde luego no se refiere a este tipo de fondos. Lo que pretende este Fondo es aliviar conciencias y que los Estados fronterizos hagan de muro a esta inmigración forzosa, un estilo que, desgraciadamente, ya inventó el Partido Popular español en la frontera sur con Marruecos. Para ello, la Unión Europea está recurriendo al mismo truco de magia malo un fondo al estilo plan Juncker que cubrirá las posibles pérdidas de las inversiones privadas, pero que, en este caso, serán pérdidas de multinacionales europeas haciendo negocio en países del sur. La cooperación al desarrollo no consiste en salvaguardar nuestras espaldas para que otros países hagan de guardianes de nuestras fronteras no se trata de ver qué artimaña financiera utilizamos para hacer un buen negocio de estas inversiones. El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible debería servir para posibilitar un desarrollo igualitario, ayudar a actores locales, en vez de a transnacionales, y poner unos recursos para un desarrollo endógeno social y sostenible.

de lo contrario, no estamos cooperando, estamos rentabilizando.